Herr Präsident! Ich wollte nur kommentieren, dass wir im Menschenrechtsausschuss wiederholt von Aktivisten aus dem Iran aufgefordert wurden, in das Land zu reisen und die Menschen, die dort gegen das Regime kämpfen, zu unterstützen.